til laga um greiðslur til líffæragjafa frá félags og tryggingamálanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið ýmsa gesti sinn fund auk þess að hafa

frá völdum aðilum í frumvarpinu er kveðið á um að líffæragjöfum sem eru virkir þátttakendur á vinnumarkaði eða stunda nám verði að ákveðnum skilyrðum uppfylltum veittur réttur til tímabundinna greiðslna geti þeir ekki stundað vinnu sína eða nám vegna gjafarinnar lifandi líffæragjafar þurfa jafnan að leggja niður störf tímabundið eða eftir atvikum gera hlé á námi með tilheyrandi röskun og tekjutapi þau atriði sem fengu hvað mesta umfjöllun í nefndinni voru heiti frumvarpsins og markmið þess greiðslur til líffæragjafa sem verða óvinnufærir að hluta greiðslur til lífeyrissjóða sem og framkvæmd greiðslna samkvæmt frumvarpinu þá var lyfjakostnaður líffæragjafa og annar kostnaður sem fylgir líffæragjöf talsvert ræddur ásamt réttindum námsmanna sem gefa líffæri gildistíma frumvarpsins og fjárhagslegum grundvelli þess í athugasemdum frumvarpsins er þess getið að alvarleg bilun lífsnauðsynlegra líffæra sé vaxandi heilbrigðisvandamál og eru nýru þau líffæri sem oftast eru grædd í sjúklinga í skýrslu vinnuhóps um stöðu lifandi líffæragjafa kemur fram að með hverri líffæragjöf sparist þjóðfélaginu mikið fé þá hefur nefndin fengið upplýsingar frá félags og tryggingamálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti sem sýna fram á að nýrnaígræðsla sé mun ódýrari kostur en skilunarmeðferð á sjúkrahúsi þá þarf að tryggja að fjárhagslegt tap sem tímabundin óvinnufærni vegna líffæragjafar hefur í för með sér letji ekki fólk frá því að gefa líffæri sé þess kostur og þörf nefndin fagnar því að líffæragjafar fái fjárhagslegan stuðning hins opinbera ef til launataps kemur

eiginlegar greiðslur fyrir gjöfina heldur til að bæta fjárhagslegt tap sem verður af óvinnufærni gjafans þá telur nefndin eðlilegt að í heiti frumvarpsins sé vísað til þess að um lifandi gjafa sé að ræða nefndarálitið hæstvirtur forseti er nokkuð ítarlegt en liggur hér frammi þingmönnum til kynningar og auðvitað á vef þingsins eins og önnur þingskjöl

tölu minni um þetta mál með því að ítreka vilja nefndarinnar og skilning hennar á því

er spurning um líf og heilsu og lífsgæði þeirra sem í hlut eiga og ef til dæmis fólk á þess kost að fá gefið nýra eins og sjúklingar sem fara í skilunarvél og einhver þeim nákominn getur gert það léttir það mjög stöðu líffæragjafans að fá að minnsta kosti greitt vinnutap sitt sem verður

að auki telur nefndin engum blöðum um það að fletta að til langs tíma sé það þjóðhagslega hagkvæmt eins og það er orðað og spari þjóðfélaginu umtalsverða fjármuni í heilbrigðiskerfinu að gera þetta með þessum hætti nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir og liggja fyrir í breytingartillögum frá félags og tryggingamálanefnd í sérstöku þingskjali árni johnsen var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit rita auk þeirrar er hér stendur þuríður backman magnús stefánsson ármann krónu ólafsson ragnheiður ríkharðsdóttir steinunn valdís óskarsdóttir atli gíslason og kristinn h gunnarsson